Eines ist klar, die Geduld bei vielen ist wirklich am Ende.

Ich glaube, das ist das, was hinter diesen Bemerkungen steht, und da ist diese eine Bemerkung pars pro toto, das ist ja keine Einzelstimme, sondern das hören wir von ganz, ganz Vielen.